die Gemeinschaft kann ergänzend zu den Aktivitäten der Mitgliedstaaten unterstützend tätig werden, kann aber keine harmonisierende Gesetzgebung in diesem Bereich vorschlagen. Praktisch ändert der Lissabon Vertrag am jetzigen Zustand nichts, denn das, was der Lissabon Vertrag jetzt rechtlich möglich macht, haben wir in Form einer freiwilligen Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bereits vor einigen Jahren erreicht. Das heißt, die Mitgliedstaaten waren bereits vor einigen Jahren damit einverstanden, dass die Kommission einen Beitrag zur Tourismuspolitik leistet.

an die nächste Kommission weitergeben möchte, dann ist es genau dies. Hier liegt ein gigantisches Wachstumspotenzial, das durch geschickte und kluge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsinstitutionen besser erschlossen werden kann. Es ist ganz eindeutig so, dass Europa immer noch das attraktivste Zielgebiet für Touristen aus der ganzen Welt ist.

Wenn Sie mich fragen, was dazu nach meiner Meinung an erster Stelle erforderlich ist, dann würde ich sagen Alle Tourismusanbieter die Regionen, die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaftsinstitutionen müssen insgesamt mehr tun, um Europa als eine Tourismusmarke,

Es ist meine Hoffnung, dass wir auf der Grundlage des klaren politischen Signals, das der Lissabon Vertrag mit der Berücksichtigung der Tourismuspolitik gibt, in den nächsten Jahren erleben werden, dass hier im Parlament, im Rat

Dies ist nach meiner festen Überzeugung ein Gebiet, auf dem wir in erheblichem Umfang für mehr Wachstum sorgen können und bei dem wir vor allen Dingen für Arbeitsplätze in Regionen in Europa sorgen können, in denen es praktisch keine Alternative gibt, in denen nur der Tourismus